Señor Presidente, aunque el epicentro de la crisis no está en los países en desarrollo, éstos han resultado seria y profundamente afectados por su onda expansiva. La contracción del crédito, la incertidumbre ocasionada por el ciclo depresivo y la caída del comercio internacional, de los flujos de inversión y de las remesas de los trabajadores emigrantes han sido los principales canales de propagación de una crisis precedida de una gran volatilidad en los precios de productos básicos y de alimentación y producida en un escenario de enormes desequilibrios globales. Una respuesta concertada a la crisis debe contar con los países en desarrollo y su agenda debe formar parte esencial de la cooperación económica global. Desde la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hemos pedido que el Fondo Monetario Internacional considere la carga que ha ocasionado a las finanzas públicas de los países en desarrollo en el informe que debe elaborar para la próxima reunión del G20 y que la Comisión presente una comunicación en la que se evalúe de qué manera una tasa sobre transacciones financieras puede contribuir a alcanzar los Objetivos del Milenio, corregir los desequilibrios globales y promover el desarrollo sostenible. Agradezco que el señor Guerrero haya acogido estas propuestas y le felicito por su magnífico informe.